Señor presidente, sin duda alguna este debate hubiese sido impensable hace un tiempo y seguramente es posible gracias, en parte, al empuje de los jóvenes que luchan en contra del cambio climático en las calles. Y por esa razón también, desde nuestro Grupo hemos considerado hoy hablar de la objeción a los proyectos de interés común, porque entendemos que en algunos casos no están justificados ni económicamente ni ambientalmente. Un ejemplo el proyecto de interconexión del golfo de Vizcaya. Un proyecto de un enorme coste económico que solo garantiza el beneficio de los lobbies del oligopolio, y que en ningún caso resolverá el problema energético de nuestro país. Por todo ello, lo que les pido es que nos contagiemos de ese espíritu, de ese sentido común de la juventud que lucha en la calle, y que hagamos que el dinero público vaya destinado a proyectos que sirvan para desarrollar de forma sostenible nuestros territorios.